Doamnă președintă, domnule comisar, vreau să aduc în fața dumneavoastră un gest de agresiune fără precedent la adresa României. În noaptea de 12 spre 13 ianuarie, Ambasada României, teritoriu al României, a fost atacată de cetățeni de etnie maghiară, au fost profanate și vandalizate simbolurile, stema României, peste care s a așezat un steag cu însemne nerecunoscute de statul român. Ambasada nu beneficiază de protecție, s au încălcat tratate internaționale în domeniul diplomației și privind imunitatea diplomatică. Așa cum Coaliția Națională pentru Modernizarea României, cea mai mare coaliție din România, a transmis o scrisoare deschisă către instituțiile ungare, solicit și instituțiilor europene să ceară explicații unui stat membru care atacă un alt stat membru. Noi ne dorim o vecinătate bună cu toate statele, și cu Ungaria. Suntem o țară care respectă minoritățile, dar dorim să fie respectate Constituția și legile României.